Se ha planteado una solución, con una quita al 40 y una devaluación importantísima de sus acciones.

Por lo tanto, pedimos justicia y pedimos transparencia.